Din diferite motive, mai ales în această perioadă de dificultăți economice, problemele pe care le traversează cuplurile sau familiile au crescut și, adesea, se ajunge la violență domestică. Mai mult, evenimente recente au arătat cum persoane nevinovate pot fi afectate atunci când violența transcende granițele familiei. Avem nevoie de măsuri mult mai clare, de programe eficiente care să prevină aceste situații.

Îmi exprim convingerea că atât programele operaționale din statele membre ce vor fi sprijinite din fonduri europene, cât și programele implementate la nivelul Uniunii Europene, cum este programul Daphne, vor continua să încurajeze și vor susține financiar proiectele ce vizează combaterea violenței domestice. Regret că, într o perioadă în care provocările sunt majore, există persoane care nu pot gestiona anumite dificultăți. Pentru a reduce acest fenomen, avem nevoie de acțiuni consolidate la nivel european și național.